Elnök Úr, szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ipari digitalizáció jelenlegi helyzete és jövőbeni kilátásai tekintetében óriási különbségek vannak Európa különböző régiói között. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a digitalizáció során el kell kerülnünk, hogy a tagállamok és a régiók közötti szakadék növekedjen, még nehezebb helyzetbe hozva az elmaradottabb régiókat. A digitális technológiák és ezek ipari alkalmazása ugyanakkor az Európai Unió globális versenyképességének kulcsfontosságú tényezője, ezért az Uniónak és a tagállamoknak is támogatniuk kell a kkv kat és a nagyobb ipari szereplőket, egészen egyszerűen azért, mert a világ más gazdasági központjaiban is ugyanezt teszik a saját vállalkozóikkal és ipari szereplőikkel. Az oktatási rendszerek reformja is ebben a keretben értelmezhető ha nem biztosítunk releváns tudást és készségeket a fiataljainknak, nagyon gyorsan lemaradhatunk a globális versenyben, a felzárkózás pedig lassú és nehéz lesz.